Monsieur le Président, je me contenterai de commenter le paragraphe 16 du rapport de M. Vaughan. On y apprend qu'il y a des partis politiques européens qui porteraient atteinte aux principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'état de droit. Je suis très étonné que, dans un Parlement comme celui ci, qui est si attaché à un droit fondamental le respect des droits de la défense on ait pu prononcer un jugement aussi solennel sans auditionner ceux contre lesquels on porte une aussi grave accusation.

Mais on m'a dit par une indiscrétion que c'était l'organisation que je présidais qui était visée. Pour conclure, je vous dirai que nous respectons la liberté, mais la liberté des peuples. Nous sommes démocrates et nous n'aurions pas resservi, sous forme de traité ratifié par voie parlementaire, une Constitution rejetée par les peuples. Nous respectons les droits de l'homme, les libertés fondamentales au nombre desquelles la liberté d'expression et l'état de droit, qui suppose l'égalité entre tous les parlementaires et les citoyens qui les ont élus.